Documentul actual oferă mai multe garanții pasagerilor față de textul din 2007, asigurând o protecție sporită datelor cu caracter personal.

Mai mult, se menționează posibilitatea ștergerii unei părți a informațiilor de către pasagerii vizați.

Astfel, autoritățile americane au obligația de a transmite datele relevante părții europene. Se asigură respectarea dreptului la viață privată prin definirea clară a condițiilor în care este acordat accesul la informații, iar stabilirea unor praguri diferențiate de pedeapsă reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de textul anterior.